Señor Presidente, quiero alertar a este Parlamento y a la Comisión Europea sobre los perversos efectos que la doctrina de recortes presupuestarios está causando en la sanidad pública de algunos Estados miembros y, en concreto, en España, donde la sanidad es competencia de las Comunidades Autónomas. A los escandalosos retrasos en los pagos a proveedores y a los problemas en el ámbito de la investigación para la salud y el salario de los profesionales, hay que añadir ahora el recorte que el Gobierno de Castilla La Mancha, que preside la señora de Cospedal, ha establecido en las pruebas endocrino metabólicas de diagnóstico in vitro, es decir, la prueba del talón que se hace a los niños en los primeros cinco días desde su nacimiento y que permite detectar enfermedades raras que, de otra manera,